Ik hoor helaas vanuit de Europese Commissie weer de woorden volgen, monitoren, studies, terwijl wat wij nu nodig hebben is actie, en actie op twee niveaus, ten aanzien van de boeren van Europa, die in grote onzekerheid zitten over hun afzetmarkten, maar ook van de burgers, die zich bezorgd afvragen of deze dierziekte toch niet gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid.

Wat doet de Europese Commissie nu concreet om die restricties op te heffen? De Europese Commissie wijst altijd op haar exclusieve bevoegdheid op dit terrein.

Met andere woorden, Europese Commissie, u zult moeten bewijzen dat u het waard bent dat u die exclusieve bevoegdheid heeft door te stroomlijnen wat er gebeurt, bijvoorbeeld door uniforme certificaten naar die landen toe te stimuleren.